Madame la Présidente, l'accueil à bras ouverts, par les autorités kenyanes, au mois d'août dernier, du président du Soudan, est l'occasion pour le Parlement européen, à travers notre résolution de cet après midi, de réaffirmer certains principes très forts, qui nous tiennent à cœur. Le Kenya, comme tous les autres pays, est tenu au respect du droit international. Il aurait dû, à ce titre, faciliter l'arrestation d'Omar el Béchir, un dirigeant cela a été dit qui fait l'objet d'un mandat d'arrêt international émis par la CPI pour crime contre l'humanité, crimes de guerre et génocide au Darfour.

Cela étant dit, il y a d'autres pays africains qui ont procédé exactement de la même façon avec le président soudanais la Lybie, le Qatar, l'Arabie saoudite, pour n'en citer que quelques uns. L'Europe doit donc avoir une seule politique, celle de la fermeté, face à la complicité de fait de l'Union africaine, qui a donné pour consigne à ses États membres de ne pas arrêter le président.